Cieszę się, że dzisiaj tutaj na galerii mamy widzów dlatego, że mogą zobaczyć, iż niestety w takich kwestiach jak potępienie łamania praw człowieka w takich krajach jak Wietnam nasza Izba nie jest zjednoczona. Jest zjednoczona od socjalistów przez liberałów, Zielonych, PPE po konserwatystów tutaj wszyscy uważają, że potępienie tych naruszeń, które mają tam miejsce jest słuszne i jest ważne. Niestety tutaj zwracam się do naszych gości na galerii jak Państwo widzicie, znajdują się w Izbie Parlamentu Europejskiego ludzie, którzy nie chcą potępić naruszeń praw człowieka w Wietnamie tylko dlatego, że prawdopodobnie wywodzą się z tego nurtu, z którego wywodzą się ci, którzy do tych naruszeń